Aktuálny vývoj u našich ukrajinských susedov nám opäť dáva dôvody na diskusiu o tom, či dokážeme našim priateľom dostatočne zrozumiteľne tlmočiť naše stanoviská a presviedčať ich, že nie všetky kroky, ktoré pri svojich politických šarvátkach robia, je možné považovať za zlučiteľné s našimi demokratickými zvyklosťami.

Každý, kto si spomína na koniec roka 2009, keď viaceré krajiny boli uprostred zimy bez tepla, oprávnene cíti, že náš dialóg s ukrajinskou a ruskou stranou by mal byť v tomto období omnoho intenzívnejší. A to najmä preto, aby sme sa opäť nestali obeťami dlhodobých obchodných sporov našich dvoch východných partnerov Ukrajiny a Ruska.